Wir debattierten unterschiedlichste Forderungen, die in allen Ländern unterschiedlich sind. Aber ich habe auch von Ihren Ausführungen jetzt gehört, dass Sie sich im Detail damit beschäftigen, und es waren im Wesentlichen die gleichen Dinge, die auch wir gehört haben. Ich möchte deshalb hier nur hervorheben, dass es wirklich notwendig ist, dass die EU insbesondere die Anstrengungen der Zivilgesellschaft unterstützt, und zwar derjenigen, die sich für einen gewaltfreien Wandel einsetzen. Sie haben erwähnt, dass Sie in Bahrain den Dialog mit der Zivilgesellschaft fördern. Auch das haben wir gehört, aber ebenso die Einschätzung, dass Vertreter der Zivilgesellschaft an eine Reform glauben, aber eben keine Bereitschaft sehen, dass es zu einem ernsthaften Dialog kommt. Innerhalb der Zivilgesellschaft wiederum ist es wichtig, dass sich die EU für die Frauen und deren Organisationen einsetzt. Dass es sie gibt, dass sie aktiv sind, das zeigt ja auch die Verleihung des Friedensnobelpreises in diesem Jahr an die Jemenitin Tawakkul Karman. Bereits 2006 gründete sie den Verein Journalistinnen ohne Ketten und mobilisiert seit Anfang dieses Jahres zivilgesellschaftliche Proteste im Jemen. Ich bin froh wie Sie erwähnt haben, Lady Ashton dass bereits die EU Delegation im Jemen Kontakt zu ihr aufgenommen hat. Mit der Preisverleihung wird nicht nur eine Frau gewürdigt, die sich als Muslimin in einer extrem von Männern dominierten Gesellschaft für geschlechtliche Gleichberechtigung stark macht. Das Nobelpreis Komitee setzt zugleich ein wichtiges Zeichen, nämlich dass in den arabischen Revolten der Kampf um Frauenrechte und Emanzipation eine zentrale Rolle spielen muss. Jede Regierung, die im Zuge der gesellschaftlichen Umwälzungen an die Macht kommt, muss sich dafür einsetzen. Ich hoffe, die EU fördert das, so gut sie kann.